Hay que potenciar el sector público, el Horizonte 2020, el programa COSME y las políticas de cohesión, pero también, señor Comisario, hay que dar acceso al mercado a las PYME, hacer que las PYME tengan acceso al crédito, porque en este momento no lo tienen.

Por lo tanto, pedimos como elemento fundamental que las PYME tengan acceso al crédito para que puedan desarrollar su actividad.